Poseł sprawozdawca i komisarz mówili o barierach, jakie muszą pokonać młodzi rolnicy, szczególnie dotyczy to wielu rozwiązań krajowych związanych z liczeniem, opodatkowaniem i pozyskiwaniem ziemi. Wymagają one dobrych rozwiązań, bardziej otwartych dla rolników. W przeszłości wiele mówiliśmy o instrumentach finansowych, ich roli w realizacji WPR. Mam nadzieję, że znajdą się one w propozycjach legislacyjnych Komisji Europejskiej i w krajowych planach strategicznych.

Gwarancje, poręczenia ułatwiają dostęp do kapitału. Także rozwiązania związane z innowacyjnością, wprowadzaniem nowoczesnych technologii bardziej należy oprzeć na młodych rolnikach, aby wykorzystali to jako swoje szanse rozwojowe.